Chcel by som zdôrazniť, že tuberkulóza zďaleka nie je eradikovanou chorobou, a vidíme tu, že prakticky takmer dva milióny ľudí ročne podľahne tejto vážnej chorobe. Chcem povedať, že je dobre, že sme si uvedomili, a vítam iniciatívu Komisie v tom zmysle, že nehovoríme už len o AIDS ako o pandémii, ale hovoríme jedným dychom už aj o TBC, ktorá pripravuje milióny ľudí o život. Súhlasím s tým, že treba dávať viac prostriedkov do vývoja nových očkovacích látok. Samozrejme, ale ako bolo práve povedané aj z úst Komisie, ešte stále tie nové očkovacie látky nemáme, stále sme len v tých predklinických štádiách, a ešte sa len testuje vlastne ich účinnosť v skutočnom podaní u človeka.